Premièrement, cessez d'encourager la surconcentration des services, des lieux de vie et des emplois sur des zones où le béton est la norme et où les prix de l'immobilier explosent, obligeant certains travailleurs pauvres à dormir dans leur voiture. Deuxièmement, cessez d'encourager les logiques antisociales d'une Europe uniquement tournée vers les gains financiers au lieu de renforcer la solidarité naturelle de la famille ou institutionnelle de nos politiques sociales de retraite, d'aides aux handicapés ou de santé publique.

Pour ces trois raisons majeures dont vous êtes la cause politique, l'Union européenne est vouée à rester un continent où ne diminue pas le nombre de personnes sans domicile. Donc, avant de lancer un vaste plan de communication sur le sujet en guise de caution et de faire valoir, changez tout de suite de cap pour le bien de tout le monde et surtout des plus pauvres.